Es sind dort Demokratisierungstendenzen vorhanden, die wir hautnah erlebt und die wir gespürt haben.

Das gilt, glaube ich, besonders, wenn wir uns die Debatte, die wir eben hatten, und die Entwicklung in Syrien, Mali oder Ägypten ansehen. Was kann die EU dazu beitragen, dass dieser Prozess in Myanmar weitergeht? Denn Sympathie alleine reicht nicht. Wir müssen weiter Entwicklungshilfeprojekte mittragen und unterstützen. Wir sollten auch die ASEAN Länder, besonders das Nachbarland Thailand, ermutigen, weiter zu helfen was sie schon lange getan haben. Aber wir müssen auch die Sanktionen aufheben. Eine Zeitung hat kürzlich geschrieben Myanmar ist eine Goldmine Rohstoffe, Gas und Öl in riesigen Dimensionen alles steht inzwischen zur Verfügung. Man rechnet mit sechs Prozent Entwicklung. Wir müssen auch mit dafür sorgen nicht alleine, aber die EU ist auch in der Pflicht dass dieser Aufbau und dieser Reichtum des zum Teil noch sehr armen Landes nicht nur in den Kassen des großen Kapitals von Amerika, Europa und auch China landet, sondern bei der Bevölkerung selbst. Nur dann bekommen wir einen soliden, friedlichen und demokratischen, langfristigen Aufbau eines Landes.